frú forseti ég mæli hér með fyrir frumvarpi til laga um breyting á almennum hegningarlögum meðflytjendur mínir eru háttvirtir þingmenn þuríður backman lilja mósesdóttir og eygló harðardóttir með frumvarpinu er lögð til sú breyting að fyrstu grein hundrað nítugasta og fjórðu grein laganna orðast svo með leyfi frú forseta

í tuttugasta og öðrum kafla almennra hegningarlaga er fjallað um kynferðisbrot og er fyrsta málsgrein hundrað nítugasta og fjórðu grein þeirra laga svohljóðandi með leyfi frú forseta hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann með því að beita ofbeldi hótunum eða annars konar ólögmætri nauðung gerist sekur um nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en eitt ár og allt að sextán árum eins og sjá má af gildandi ákvæði mikil áhersla lögð á verknaðaraðferð líkamlegt ofbeldi líkamlega áverka og hótanir sú áhersla í greininni hefur endurspeglast í rannsóknum nauðgunarmála þar sem andlegum áverkum hefur allt of lítill gaumur verið gefinn að mínu mati nú er það svo að aukin þekking á afleiðingum nauðgana hefur hins vegar fært okkur vitneskju um að andlegir áverkar eru alvarlegustu afleiðingar nauðgana það er því nauðsynlegt er að lögin endurspegli þekkinguna á málum er snerta kynbundið ofbeldi í frumvarpinu er lögð til sú breyting á fyrstu málsgrein hundrað nítugasta og fjórðu grein að áherslan á verknaðaraðferðina verði felld út úr textanum enda ljóst að orðalag greinarinnar samrýmist ekki þeirri hugsun sem býr að baki mannréttindaákvæðum okkar og mannréttindasáttmála evrópu um friðhelgi einkalífs og er frumvarpið byggt á þeirri meginhugsun að við uppfyllum kröfur sem mannréttindaákvæði um friðhelgi einkalífs setur okkur á herðar friðhelgi einkalífs er safnheiti ýmissa mannréttinda sem varin eru af stjórnarskrá mannréttindasáttmála evrópu þessi friðhelgi nær yfir heimili fjölskyldu og persónulega hagi manns

og rétt til að ráða yfir eigin líkama og sálarlífi sem eru mikilvægustu þættir einkalífsréttinda rétturinn til lífs þarf einnig að samræmast sjálfsvirðingu manna rétti til frelsis mannhelgi og að þurfa ekki að þola ólögmætar þvinganir þrátt fyrir að þau mannréttindi sem ég vísa til og önnur mannréttindi í mannréttindasáttmála evrópu séu að meginstefnu til réttindi sem vernda einstaklinginn fyrir óþarfa afskiptum og þvingunum af hálfu ríkisins er þess jafnframt krafist af ríkinu að það tryggi að mannréttindi verði virk í reynd í dæmaskyni má nefna að í máli gegn hollandi fyrir mannréttindadómstól evrópu var deiluefnið að ekki var hægt að ákæra mann fyrir kynferðislega misnotkun á andlega fatlaðri stúlku þar sem hollensk refsilög höfðu engin slík ákvæði hollenska ríkið var þar með talið hafa brotið gegn mannréttindasáttmála og athafna ríkisins var talin þörf í öðru lagi vil ég nefna dóm mannréttindadómstóls evrópu þar sem búlgarska ríkið var ekki talið hafa staðið með fullnægjandi hætti að lögreglurannsókn og meðferð nauðgunarmáls og þar með ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt sáttmálanum um að gera mannréttindin virk í raun að mínu mati er staðan á íslandi áþekk og var málefni í máli þar sem búlgarska ríkið átti í hlut að mínu mati er athafna ríkisins þörf í málum er snerta kynferðislegt ofbeldi og þó fyrr hefði verið ég ætla næst að víkja frú forseti að kynfrelsi og skilgreiningu kynfrelsis en kynfrelsi felst í réttinum til frelsis mannhelgi og réttinum til að ráða yfir eigin líkama í bók sinni kynfrelsi einstaklingsins schulhofer skilgreinir kynfrelsi sem kynferðislegan sjálfsákvörðunarrétt það er réttinn til að velja og hafna kynferðislegu samneyti hvar sem er með hverjum sem er og hvenær sem er eins og þorbjörg s gunnlaugsdóttir lögfræðingur þýðir það í kandídatsritgerð sinni nauðgun frá sjónarhóli kvennaréttar schulhofer telur jafnframt að kynferðislegt sjálfræði eða kynfrelsi eins og ég hef hér nefnt það eigi að vera grundvallarhugtak í lagasetningu um kynferðisofbeldi og að brotið sé gegn kynfrelsi þegar gerandinn sýnir kynferðislega hegðun án þess að tryggja að hann hafi til þess fullgilt samþykki hjá þeim sem hegðunin beinist að konur hafa á grundvelli reynslu sinnar skilgreint nauðgun sem kynferðisofbeldi karla þar sem sjálfsákvörðunarréttur kvenna er virtur að vettugi og réttur þeirra til sjálfsákvörðunar brotinn á bak aftur ég vil næst víkja að samanburði á ýmsum lagaákvæðum sem vernda friðhelgi einkalífs til að varpa dýpra ljósi á

núgildandi ákvæði hundrað nítugasta og fjórðu grein reyndar sem varð til að lagabreytingu fjórða apríl tvö þúsund og sjö og reyndar ákvæði sem gilti áður að þar skipti verknaðarathöfnin mun meira baki en verndarhagsmunirnir og samþykkið það er hvernig ódæðið var framið í nauðgunarmáli samkvæmt núgildandi ákvæðum og þeirra sem áður giltu þarf ásetningur geranda að ná til allra efnisþátta nauðgunarákvæðisins og þess virðist krafist að gerandinn hafi gert sér grein fyrir því að verknaðurinn hafi verið framinn gegn vilja brotaþola í málum þar sem engir líkamlegir áverkar sjást snýst sönnunin oft um það hvort gerandinn hafi gert sér grein fyrir því hvort þolandi var samþykkur samræðinu eða ekki þetta fer á skjön við önnur ákvæði hegningarlaga sem vernda friðhelgi einkalífs ég nefni sem dæmi ákvæði tvö hundruð tuttugustu og áttundu grein almennra hegningarlaga um bréfleynd þar er talað um að menn hnýsist í skjöl og bækur og svo framvegis það er talið refsivert nauðgunarákvæði hundrað nítugasta og fjórðu grein almennra hegningarlaga veitir ekki sömu vernd og bréfleyndarákvæði tvö hundruð tuttugustu og áttundu grein það er mín eindregna skoðun það gildir sama um hegningarákvæði sem verndar fólk fyrir húsbroti þar segir með leyfi frú forseta ef maður ryðst heimildarlaust inn í hús eða niður í skip annars manns og svo framvegis varðar það fangelsi eða sektum þarna er talað um heimildarlaust og þar er lögð áhersla á samþykki eða samþykkisleysi um þetta hegningarlagaákvæði gildir hið sama og um bréfleyndarákvæðið verndarhagsmunirnir eru minni en alls ekki jafnströng skilyrði um verknaðaraðferð og hundrað nítugasta og fjórðu grein kveður á um hér er beinlínis höfðað til þess að samþykki þurfi og það er í fullu samræmi við grunnhugsun mannréttindaákvæða um friðhelgi einkalífs fleiru vil ég gera samanburð á og það eru hegningarlagaákvæði sem varða manndráp og líkamsárásir í tvö hundruð og elleftu grein almennra hegningarlaga segir að hver sem sviptir annan mann lífi skuli sæta fangelsi ekki skemur en fimm ár eða allt að ævilangt það skiptir akkúrat engu máli hvernig morðið er framið manndrápið er refsivert það gildir einnig um líknarmorð þau eru refsiverð í líkamsárásarmálum skipta afleiðingarnar einna mestu máli varðandi sönnun en ekki verknaðaraðferðin hvort maður veldur líkamstjóni með harmi eða sög eða hnefum eða öðrum bareflum það skiptir engu máli þær eru refsiverðar ef afleiðingar koma fram sama hvernig að ofbeldinu var staðið það er afleiðingarnar líkið eða líkamstjónið ráða sönnun finnist gerandinn finnist einhver sá sem viðurkennt hefur að hafa orðið manni að bana eða slegið til hans svo að mannsbani hlýst af eða líkamsmeiðingar en eins og ég sagði áðan er í nauðgunarmálum lögð áhersla verknaðaraðferðina hvernig ofbeldi var var beitt hótunum og annars konar ólögmætri hótun sem fyrr segir er það reyndar svo að réttarvörslukerfið gefur þessum andlegum afleiðingum nauðgana allt of lítinn gaum sú staðreynd er meginhvati þess að þetta frumvarp er flutt þessi mismunun eftir ofbeldisbrotaflokkum og núgildandi nauðgunarákvæði almennra hegningarlaga standast að mínu mati ekki mannréttindaákvæði um friðhelgi einkalífs það er að gefnu tilefni sem ég flyt þetta frumvarp það er ekki að ástæðulausu í mars tvö þúsund og fimm lýsti mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna yfir áhyggjum vegna ofbeldis gegn konum á íslandi og þá sérstaklega vegna kynferðisofbeldis finnskur sérfræðingur mannréttindanefndarinnar gerði athugasemd í skýrslunni sem er svohljóðandi í lauslegri þýðingu minni með leyfi frú forseta voru allar konurnar að ljúga eða stóð yfirvöldum á sama voru skilaboðin þau að konur ættu alls ekki að kæra nauðgun þar sem þær mundu aðeins lenda í vandræðum þetta er reynsla kvenna í dag sem verða fyrir kynferðisofbeldi þær eru þýðingarlitlar og oft þýðingarlausar ég vík að þeirri staðreynd síðar að aðeins fimm prósent af kærum vegna nauðugunarmála til lögreglu á árinu tvö þúsund og þrjú leiddu til sakfellingar í fdómumm fimm prósent meðan hlutfallið í líkamsárásarmálum og manndrápsmálum er vel yfir níutíu og fimm prósent af hverju ég ítreka það að andlegar afleiðingar nauðgana eru mun meiri alvarlegri og varanlegri en þær líkamlegu það eru beinlínis löglíkur á því lögfull sönnun að sönnunarefnum opinbers réttarfars að nauðgun hafi verið framin ef liggur fyrir álit hlutlausra sérfræðinga að þolandinn hafi orðið fyrir slíku áfalli við kynmök að þau andlegu einkenni sem ég mun víkja að hér á eftir koma fram ég vil fyrst víkja örstutt að líkamlegum áverkum í skýrslu nauðgunarmálanefndar frá árinu nítján hundruð áttatíu og níu kom fram að fjörutíu og átta prósent kvenna veittu enga mótspyrnu og þeim er reyndar ráðlagt það í tuttugu og sex prósent tilvika var mótspyrnan aðallega fólgin í því að reyna að verja sig og mótmæla aðeins fjórðungur kvenna veitti líkamlega mótspyrnu rúmur helmingur kvenna hlaut nánast enga líkamlega áverka og hjá þriðjungi var um minni háttar áverka niður umtalsverðir líkamlegir áverkar voru í aðeins tíu prósent tilvika hvert á maður þá að leita með afleiðingarnar ef það er í mjög svo á áþreifanlegar þetta gerum við í brotum sem beinast gegn börnum kynferðisbrotum gegn börnum þar er leitað sérfræðinga þar hefur verið búinn til réttarrammi þar eru kallaðir til óháðir sérfræðingar sitja jafnvel sem meðdómendur og skera úr um það hvort börnin séu trúverðug hvort afleiðingar þessarar ofbeldisfullu árásar á barn

það er kippt grundvelli undan lífi barns sem lendir í kynferðislegu ofbeldi það er sannað og hefur margoft sýnt sig sérstaklega ef það er endurtekið ég hef haldið því fram að með því að leita að hinum andlegu áverkum í kjölfar nauðgana bæði tímabundnum og varanlegum leita að hinni svokölluðu áfallastreituröskun sem verður sé komin fram full sönnun full lögfull sönnun samkvæmt alþjóðlegum sjúkdómsgreiningaskrám er áfallið í kjölfar nauðgunar líkt því sem einstaklingar verða fyrir við stórfelldar náttúruhamfarir við stríðsátök og við stórslys það er sameiginlegt með fólki sem lendir í þessum aðstæðum að það hefur það ekki í hendi sér hvort það lifir eða deyr þessum áföllum fylgja mjög sterk viðbrögð langvarandi viðbrögð bæði tímabundin og varanleg sem kallast áfallastreituröskun almennt getur slík lífsreynsla leitt til viðvarandi ástands fyrstu viðbrögð þolenda nauðgana einkennast oft af doða tómleika og óraunveruleikatilfinningu brengluðu tímaskyni spennu og öðrum áfallseinkennum það er erfitt fyrir þolendur að átta sig á hvað í raun og veru hafi gerst og frásögn þeirra af atburðinum er oftar en ekki samhengislaus og viðbrögð við þessu samhengisleysi eru að það er notað gegn konum sem kæra að þær séu samhengislausar í frásögnum sínum það er sem sagt algengt er að eðlileg viðbrögð við ofbeldinu séu fyrir dómi notuð sem sönnun gegn þolandanum af því að þolandinn er kannski ekki sjálfum sér samkvæmur í frásögn vegna áfallastreituröskunarinnar á neyðarmóttöku kvenna eru fyllt

það er óskemmtileg lesning að lesa slakað skýrslur líkamlegu viðbrögðin eru skjálfti hraður hjartsláttur kviðverkir niðurgangur ógleði uppköst og svimi sem eru mjög áberandi í meiri hluta tilvika og síðan hræðslan og óöryggið sem fylgir viðkomandi eirðarleysi grátköst og ótti eru mjög algeng og þessi fyrstu viðbrögð vara mörg hver fremur stutt á þessum tíma geta tilfinningaleg viðbrögð verið frekar lítil og ekki í samræmi við aðstæður efst og ég greindi

er tímabundin vörn gegn hugsunum og tilfinningum tengdum ofbeldisverkinu nauðguninni það er alveg ábyggilegt í mínum huga að kona sem kemur í þessu ástandi frá samförum er ekki að koma frá samförum sem eru sjálfviljugum því fer víðs fjarri komi þessar tímabundnu afleiðingar fram tel ég að það sé komin fram full sönnun finnist gerandinn það eru ekki síður langtímaafleiðingarnar sem eru mjög sterkar og vara oft árum saman sem unnt er að byggja sönnunarfællsu á með dómkvöddum meðdómendum með matsmönnum eða öðrum sérfræðilegum hætti sérfræðilegum hætti vel að merkja af því að því hefur verið haldið fram að konur geti gert sér þessar afleiðingar upp þá eru rangar ásakanir í nauðgunarmálum það er svipaður fjöldi þar sem koma upp rangar ásakanir og í öðrum brotaflokkum um eða yfir eitt prósent langtímaafleiðingarnar af nauðgunum ég vík að þeim næst þá er það skömmin það er séreinkenni þessara brota

skammast sín áttatíu og fimm prósent þolenda upplifa þessa skömm að hafa orðið þolendur þessa ofbeldis það er auðvitað sérstakt og tengist auðvitað menningarlegu uppeldi og aðstæðum í þjóðfélaginu og fleiri og fleira það er aðeins í fimmtíu og fimm prósent tilvika sem reiðin er sterkasta viðbragðið sem sýnir okkur samanburðinn allir verða reiðir ef þeir verða fyrir líkamsárás ábyggilega yfir níutíu og níu prósent en þetta er sérkennilegt það er líka einkennandi fyrir þolendur að kenna sjálfum sér um en varpa ábyrgðinni ekki á gerandann það er eitt einkennið síðan kemur upp í kjölfarið léleg sjálfsmynd djúp sektarkennd og depurð í sjötíu prósent tilvika og konum líður í skemmri og lengri tíma eins og þær séu óhreinar eitt einkennið er að konur þvo sér mjög oft eftir slíkan atburð reyna að þvo af sér atburðinn það er líka upplýst að þunglyndi eftir nauðgun getur orðið langvarandi þunglyndi og depurð leiða oft til kvíða svefntruflana og einangrunar það er enn fremur hætta á sjálfsvígum það er eitt einkenni sem kemur mjög upp í nauðgunarmálum og líka málum sem varða stórslys og náttúruhamfarir eða alvarlega atburði sem maður upplifir það er að

koma allt í einu fram þegar minnst varir jafnvel mörgum mörgum mörgum mánuðum eða árum eftir atburðinn koma í hugann og þolendurnir endurlifa atburðinn aðrar varanlegar afleiðingar eru ótti og tilfinningalegur doði

og í mörgum tilvikum koma upp mjög alvarleg hegðunarvandamál einbeitingarskortur og síðan er sjálfssköðun þekkt konur skeri sig í handleggi fái átröskun það er hægt er að rekja það allt til þessa ofbeldis þessi einkenni segja þó ekki alla söguna því að afleiðingarnar eru alvarlegri ef litið er til langs tíma sumir þolendur þróa með sér varanlegan sjúkdóm sem mótar alla þeirra tilveru og fjölskyldna þeirra til frambúðar stöðug spenna getur fylgt í kjölfarið og ef ekkert er að gert gefur sig eitthvað líkamlegt eða andlegt það hefur fram komið í viðtölum við sérfræðinga að sextíu til sjötíu prósent kvenna með geðraskanir eða kvenna sem hafa misst tök á lífi sínu kvenna sem hafa lent í neyslu fíkniefna og í afbrotum eiga sögu að baki um kynferðislegt ofbeldi það er sem betur fer hægt að græða mikið af þessum sárum en það er ekki almennt að slíkt sé gert en til þess að græða slík sár þarf áfallateymi teymi sérfræðinga sem aðstoða viðkomandi til að komast á fæturna á nýjan leik í lífi sínu bæði iðjuþjálfar sálfræðingar geðlækna og aðrir það er líka eitt einkenni í þessu að konur sem hafa verið þolendur nauðgana að sambúðir þeirra eða sambönd við karlmenn vara oft stutt eða að þær lenda í miklum erfiðleikum í sambúð og skilnaðartíðni talsvert mun hærri komi þessar afleiðingar fram fullyrði ég að það er einsýnt að um nauðgun hafi verið að ræða hér ætla ég líka að halda því til haga að kynferðislegt ofbeldi og afleiðingar þess eru eitt stærsta heilbrigðisvandamál kvenna í heiminum í dag að mati sérfræðinga mannréttindasáttmálinn var innleiddur í íslenskan rétt með lögum númer sextíu og tvö nítján hundruð níutíu og fjögur og það voru gerðar umtalsverðar breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið nítján hundruð níutíu og fimm af mannréttindaákvæðum leiðir að allan vafa ber að túlka mannréttindum og einstaklingum í hag friðhelgi einkalífs heimilis og fjölskyldu eru meðal dýrmætustu réttinda hvers einstaklings þar trónir efst eins og ég sagði áðan rétturinn til lífsins síðan til líkama og sálarlífs þar með er talið kynfrelsi orðalag áður gildandi og núgildandi ákvæða almennra hegningarlaga um kynferðisbrot endurspeglar ekki þessa réttarþróun í mannréttindum það gildir sama að mínu mati um rannsóknir sönnunarmat ákærur og dóma í þessum málaflokki eins og tölulegar staðreyndir staðfesta ég nefni það aftur að af hundrað og þrjú tilkynningum til lögreglu árið tvö þúsund og þrjú

leiddu aðeins fimm kærur til lögreglu til sakfellinga fyrir dómi hvað er að þessu þjóðfélagi okkar þetta ástand er auðvitað gjörsamlega óþolandi og særir réttlætiskennd allra djúpt sem eitthvað þekkja til þessara mála auðvitað er það svo að orðalag ákvæðisins leysir ekki allan vanda og ekki með því að breyta því en það er eitt sem mundi hjálpa verulega til ég set enn fremur spurningarmerki við fleira en orðalag ákvæðisins ég legg spurningarmerki við rannsóknir sönnunarmat og sönnunarbyrði í

ella virðist gerandinn almennt ekki ákærður eða sakfelldur jafnvel þótt andlegir áverkar séu til staðar sem að mati sérfræðinga eru afleiðingar nauðgunar og það stenst ekki friðhelgisákvæði stjórnarskrárinnar ég vil þó halda því til haga að á þessu hefur orðið nokkur breyting en alls ekki nægileg síðustu sex sjö átta ár vegna þess að konur hafa tekið þetta mál upp á arma sína og flutt það fram með skynsamlegum og málefnalegum hætti dómstólar hafa í ríkara mæli litið til þessara andlegu afleiðinga en það skortir þó enn verulega mikið á að það sé gert ég segi það og ítreka enn og aftur að það er ástæða til að árétta að tímabundnar og varanlegar andlegar afleiðingar nauðgunar eru augljósar þær eru þekktar þær eru einatt alvarlegri og þær eru síður læknanlegar en líkamlegir áverkar meiri háttar líkamsmeiðinga komi þessar andlegu afleiðingar fram studdar skýrslum sérfræðinga eða að mati

eru komnar fram fullnægjandi sannanir fyrir því að þolandanum hafi verið þröngvað til kynmaka ofbeldi hafi auðvitað per sem verið beitt með þessu frumvarpi um breytingu á hundrað níutíu og fjórar greinar almennra hegningarlaga er lagt til að réttarvörslukerfið taki upp allt aðra hugsun allt aðra nálgun í kynferðisbrotamálum og að réttarvernd kynfrelsis verði tryggð ég vil að rannsóknaraðferðum verði breytt og umbylt og sönnunarbyrði í málum sem varða brot gegn kvenfrelsi og lögð megináhersla á verndarhagsmunina á tímabundnar og varanlegar andlegar afleiðingar og samþykki allt í samræmi við grunnhugsun mannréttindaákvæða um friðhelgi einkalífs í frumvarpinu felast einnig skýr skilaboð til réttarvörslukerfisins um að taka nauðgunarmál sömu tökum og önnur ofbeldisbrot eins og manndráp og líkamsárásir ég ítreka enn og aftur að það þarf að horfa fyrst og síðast til afleiðinganna það þarf að fara fram heildstæð rannsókn á öllum þáttum málsins ekki síst andlegum tíambundum og varanlegum afleiðingum hér er með þessu frumvarpi sjónum réttarvörslukerfisins beint að sönnunargögnum sem það hefur ekki sinnt að afla í nauðgunarmálum ég ítreka það enn og aftur vegna misskilnings sem komið hefur fram um þetta frumvarp að það gerir ekki ráð fyrir því að slakað sé á meginreglum opinbers réttarfars um sönnun það gerir ekki ráð fyrir því og það er engin þörf á því til að ná fram sakfellingum ef réttra aðferða er gætt við rannsókn lögreglu og öflun sönnunargagna frumvarpið sýnir einnig þann vilja löggjafarvaldsins að dómstólar þyngi refsingu fyrir kynferðislegt ofbeldi með því að færa lágmarksrefsingu úr einu ári í tvö ég ætla frú forseti ekki að hafa þessi orð lengri en leyfi mér að vísa í ítarlega greinargerð með frumvarpinu sem byggir á fræðigreininni réttarvernd kynfrelsis sem er eftir undirritaðan eða þann sem hér stendur og jóhönnu katrínu magnúsdóttur sem birtist í afmælisriti guðrúnar erlendsdóttur fyrrverandi hæstaréttardómara guðrúnarbók sem gefin var út í reykjavík í júní tvö þúsund og sex sú grein og þessi fræðigrein byggði á ítarlegum rannsóknum og ítarlegum skoðunum ítarlegum viðtölum við fjölda sérfræðinga og yfirferð yfir dómafordæmi og svo eigin reynslu þess sem hér talar af réttargæslustörfum og